frú forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um félagslega aðstoð flutningsmenn að þessu frumvarpi eru auk þess sem hér stendur háttvirtir þingmenn eygló harðardóttir og vigdís hauksdóttir þingkonur framsóknarflokksins við leggjum hér til breytingu á lögum um félagslega aðstoð sem hljóðar svo með leyfi frú forseta fyrsta grein í stað fjárhæðarinnar níutíu og sjö þúsund níu hundruð sjötíu og átta í fyrstu málsgrein fjórðu grein laganna kemur hundrað og þrettán þúsund níu hundruð fjörutíu og fjögur og að fimmtu grein laganna muni orðast svo heimilt er að greiða umönnunargreiðslur allt að hundrað og þrettán þúsund níu hundruð fjörutíu og fjórar krónur maka elli eða örorkulífeyrisþega sem dvelst í heimahúsi eða öðrum nákomnum lífeyrisþeganum sem annast lífeyrisþegann ráðherra setur nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis í stuttu máli

einstaklinga sem búa við mikil veikindi

hinn veika þróunin hefur verið sú að þessar greiðslur til þessara aðila sem eru að annast sína nánustu hafa dregist aftur úr almennri launaþróun og nú er jafnvel þannig komið fyrir að aðstandendur sjúkra lögum alzheimersjúklinga eða mikið veikra einstaklinga sem geta ekki séð um sig sjálfir að staðreyndin er orðin sú að vegna þess hversu lágar þessar greiðslur eru neyðist makinn til þess að sækja sér aðra vinnu sem er betur launuð og þar af leiðandi getur viðkomandi ekki séð sínum nánasta farborða eða þjónustað hann á daginn þannig að viðkomandi verður þá að leggjast á hjúkrunarrými sem við vitum að menn hafa verið núna að fækka í kjölfar efnahagshrunsins

annast hinn sjúka þetta frumvarp er því fyrst og fremst lagt fram í ljósi mannúðarsjónarmiða ég held að það kæmi öllum best ef hinir sjúku gætu verið eins lengi í heimahúsi og mögulegt er í stað þess að þurfa að leggjast inn á stofnun ég vonast því til þess að þetta mál verði samþykkt kannski ekki síst í ljósi þess að nú er verið að fækka hjúkrunarrýmum vítt og breitt um landið þannig að með þessari leiðréttingu mundi hagkvæmni í rekstri heilbrigðisþjónustunnar aukast auk þess sem ég hef trú á því að lífsgæði þeirra aðila bæði hins sjúka og aðstanda hans ef þeir geta verið lengur í sínu heimahúsi muni aukast til mikilla muna mál svipað þessu tengt var reyndar afgreitt á síðasta þingi að mig minnir úr félagsmálanefnd þingsins en náði ekki að komast í lokaumræðu og í atkvæðagreiðslu þannig að engin breyting var þar gerð á ég tel mikilvægt að þetta mál verði afgreitt með skjótum hætti hér er eins og ég segi um mikið réttlætismál að ræða fyrir þá sem eru í þessum aðstæðum auk þess ef þetta frumvarp verður samþykkt sem ég vona svo sannarlega muni það þýða aukna hagræðingu og minni fjárútlát í heilbrigðiskerfinu en þar höfum við þurft að skera niður að undanförnu með mjög sársaukamiklum hætti

geta því miður ekki séð um sig sjálfir og þurfa aðstoð til þess því að allir vilja jú dveljast eins lengi í heimahúsi og mögulegt er ég mælist því til þess frú forseti að þessu frumvarpi verði vísað til félagsmálanefndar til